Podle mého názoru toto výročí mělo být důvodem právě pro přenos těch informací, o kterém hovořil i můj předřečník. Já jsem byl překvapen tím, kolik národních vlád si nebylo vědomo toho, že Úřad vysokého komisaře pro lidská práva a uprchlíky musel v zásadě z týdne na týden snížit velmi radikálně potravinovou pomoc právě v uprchlických táborech. V globální době my nemáme přenos informací, zpravodajské služby. To jsou otázky, jak skutečně fungují národní vlády a státy při tak důležitém tématu, jako je právě ochrana humanity a těch základních hodnot lidství.